io sono d'accordo con il Suo intervento e Le voglio chiedere se ha letto la minaccia che è stata fatta dal Pakistan di usare le armi nucleari, perché questo è il vero tema di cui dovrebbe occuparsi il Parlamento europeo l'utilizzo delle armi nucleari da parte del Pakistan e soprattutto il fatto che il Pakistan è un territorio che ha allevato e la storia lo dice nel corso di tutti questi anni numerosi terroristi, che hanno compiuto sanguinosi attentati in Europa, per non parlare poi